Man muss jetzt das Kranke heilen und nicht nur mit einer Salbe überdecken. Euro Staaten, die ihre Schulden nicht mehr bedienen können, müssen durch Austritt aus der Währungsunion wieder wettbewerbsfähig werden. Sonst gebe ich dem Euro keine Chance.